dobbiamo parlare con molta chiarezza su alcuni fatti di una gravità eccezionale, come quelli, più volte e giustamente, ricordati dai colleghi, come il caso veramente emblematico di Giulio Regeni, un ragazzo inviato da una università europea ed è anche strano che l'Unione europea non abbia voluto approfondire il ruolo di questa università e di questi insegnanti, quali veri incarichi avessero dato a questo giovane ricercatore, sicuramente in buona fede.